Akty prawne w procedurze współdecyzji są podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz prezydencję, reprezentującą aktualnie Radę. Zanim wznowimy posiedzenie podpisany zostanie pakiet legislacyjny, tym samym stanie się on prawomocny. Z ramienia Rady

Dzisiaj, na dzień przed nadzwyczajnym szczytem Unii Europejskiej, przygotowującym spotkanie G 20 w Pittsburgu, jest dobra okazja, byśmy podkreślili rolę Parlamentu Europejskiego jako współlegislatora.

Będziemy przygotowywać się, my Unia Europejska, do uczestniczenia w szczycie G 20 w Pittsburgu. Dzisiaj ważny pakiet czterech różnych aktów prawnych w procedurze współdecyzji uchwalonych przez nas jako odpowiedź na kryzys finansowy. Co zawiera ten pakiet?

sprawozdawczości finansowej i audytu. Dyrektywa i rozporządzenia mają na celu ochronę unijnych inwestorów i systemu finansowego w Unii Europejskiej, a także zwiększenie zabezpieczenia praw konsumentów i lepszy nadzór. Akty te mają się przyczynić do stabilizacji rynków finansowych. Realizujemy w ten sposób zapowiedzi, ale akty prawne, które podpisujemy, zostały przygotowane przez Parlament w poprzedniej kadencji.